Señor Presidente, me he abstenido en esta iniciativa, buena para la movilidad profesional a costa de las comunidades lingüísticas bilingües como el País Vasco. El Estado de acogida de un profesional comprobará si conoce la lengua siempre que sea oficial en Europa. Automáticamente, se excluyen las lenguas oficiales nacionales como el euskera y otras. Si, como ha dicho el Comisario, todas las personas y territorios son necesarios para el crecimiento y la competitividad, ¿qué tenemos que pensar quienes no nos vemos reconocidos y respetados en ella?

El problema que las negociaciones son siempre en exclusiva con los Estados miembros, que —como en el caso del Estado español— son un freno para el reconocimiento real de los derechos lingüísticos.